D'ailleurs, le rapport ne s'y trompe pas puisqu'il demande la garantie d'un niveau minimum de retraite que vous nous obligez à garantir aux étrangers arrivant chez nous et qui n'ont jamais cotisé. De plus, la comptabilisation des engagements directs en matière de retraite publique, prônée dans ce rapport, va encore accroître la pression sur les États membres et les pousser à développer des systèmes de fonds de pension par capitalisation dont on connaît évidemment les risques majeurs.

Pourtant, contre la volonté des peuples, vous êtes en train de mettre en place une rigueur budgétaire sans précédent. Les salariés, les fonctionnaires, les retraités européens seront la variable d'ajustement pour sauver l'euro et votre Europe ultralibérale.